Monsieur le Président, la garantie jeunesse ne doit pas rester un effet d'annonce.

La Commission doit s'assurer que les fonds européens seront utilisés à bon escient car, pour lutter contre le chômage, il est important de concentrer les efforts sur des interventions dont l'efficacité est déjà démontrée et de ne pas gaspiller les deniers publics pour la création d'emplois non marchands. Au vu des projets de plans nationaux transmis à la mi novembre à la Commission, il semble que l'accent soit surtout mis sur la formation, l'apprentissage et la réforme des systèmes d'enseignement dans la plupart des pays.

Ne laissons pas sur le bord du chemin les jeunes qui ne sont pas inscrits au chômage et ceux qui sont exclus du système scolaire. Ils sont peu identifiables, et on peut donc très difficilement les atteindre pour leur proposer des formations ou simplement un suivi personnel de remise en valeur ou d'estime de soi. C'est pourquoi il faut appuyer les organismes compétents dans ce domaine. Et à cet égard, je crois qu'il est utile que la Commission fasse preuve de la plus grande transparence possible, afin que tous les États membres puissent avoir connaissance des avant projets et des projets imaginés par les différents services étatiques, de manière à faciliter au maximum l'échange de bonnes pratiques comme l'a, à l'instant, proposé le Conseil. Par ailleurs, il est crucial de mettre en place des procédures permettant l'évaluation de ces nouvelles politiques. Que nos chefs de gouvernement ne se cachent pas derrière le manque de moyens financiers disponibles la garantie pour la jeunesse doit être perçue comme un investissement. Si l'on veut que l'Union préserve son potentiel de croissance futur, il faut que les États membres accordent, eux aussi, une importance prioritaire, dans leurs budgets, à l'action en faveur de l'emploi des jeunes. Le seul concours financier de l'Union européenne, via le fonds...